Zmieniają się jednak czasy, zmieniają się okoliczności, zmieniać się więc powinny także metody i instrumenty pomocy innym. Aktualnie pomocy humanitarnej oczekują miliony ludzi prawie w czterdziestu krajach świata, aż sześćdziesiąt milionów tych ludzi to osoby przesiedlone w wyniku konfliktów.

Świat potrzebuje więc dzisiaj między innymi nowego prawa humanitarnego.